Ja, hvala lepa za besedo. Jaz menim, da tej vladi ni prav veliko za zaupati. Že pri tako preprosti zadevi, kot jo imate na prvi strani mnenja, je prišlo do, tako kot je že nekdo tule opozoril izmed predstavljavcev stališč poslanskih skupin, do računske napake. Zdaj mi se srečujemo tulele s predlogi vlade, ne, ker prinese izračune na dve decimalki, tu pa fali v grobem, ne, na, na, na številke, kar se mi zdi, ne, da če je šlo to čez toliko rok in čez tako pomemben resor, kot so finance, in na koncu vlada, da je to, da to škandalozno, da se naredi napaka. Drugo, kar je. Vladi in vsem vam ostalim, ne, ta zakon nima popolnoma nobene zveze z razbremenitvijo gospodarstva. Mi tega nismo predlagali. Ne vem sicer, zakaj je to vlada zapisala v mnenje. Najbrž zato, da ste se nekatere poslanske skupine na to oprle. Mi tega nismo predlagali in naš predlog ni razbremenitev gospodarstva s tem predlogom, ampak razbremenitev davčnega, dohodninskega zavezanca, to se pravi, milijon in pol ljudi v tej državi, ki jim država pač izračuna dohodnino. Samo to je bil namen. In mešati, ne, razbremenitev gospodarstva s tem ukrepom, pomeni popolno neznanje. Popolno neznanje. Dohodnina še nikoli, ne, moja dohodnina še nikoli ni bila tista, ne, ki bi vplivala na razbremenitev gospodarstva. Lahko je večja ali manjša, vpliva pa samo na moj osebni ali pa dohodkovni položaj ali pa položaj moje družine. To je vse tisto, kar ste tisti, brali, ne, iz mnenja vlade v stališčih poslanskih skupin, bedarija. Zdaj, tulele je gospod Polnar povedal, ne, da ne bo to, da bodo dobile, da bi imeli družine ali pa posamezniki večji ostanek, ne, dohodka kot pred, po tem našem predlogu, kot bi ga imeli po vladnem, ne, to pomeni, da bi imeli nekaj več denarja, ne, vsak mesec in na koncu leta približno v povprečju tristo, tristo petdeset evrov več. Zdaj, če to ne pomeni popolnoma nič, ne za porabo, potem zakaj pa ne dvignete ali dohodnine še tako, to, tako, ne, da bi za tristo evrov plačali mi več državi. Boste s tam vplivali na vašo kupno moč ali ne? Najbrž tako pozitivni ukrep, a ne, za tistega, ki se mu zgodi, ne in to je milijon in pol ljudi v tej državi, pomeni, da bo lahko več trošil, več nabavljal ali pa varčeval, čisto vseeno, kam bo ta denar namenu, sicer se lahko vi, ne, ki imate tako radi javne finance, in vsi v koaliciji, se dodatno še solidarnostno odpoveste, ne, po tristo ali pa, ali petsto evrov za to, da bodo vam namenjali denar v, in da bo ostajal denar v proračunu Republike Slovenije. To naredite, če ste tako prepričani, da to ne bo imelo nobenega učinka. Naredite ostali, mislim nasprotni primer, pa boste videli, ali bo pol to vplivalo na kakšno vašo kupno moč ali ne. Tako da, vse to, ne, kar govorite o tam, a ne, je je nepremišljeno, ne, in je po moje tudi neracionalno, nima, ne zdrži ene zdrave presoje, intelektualne presoje, kot je prej omenil tamle, Luka Mesec, ne. Zdaj, kar zadeva te zgodbe, ne glede SMC-ja in napake v davčni reformi dva štiri, dva osem. Ni bilo nobene napake. V podobni situaciji, kot je zdaj, ko je bila velika gospodarska rast, ko so se zaradi razmer prihodki v proračun enormno povečevali, je tista vlada naredila pošten ukrep, in tako kot sem v v svoji predstavitvi povedal, ne, se je potrudila in razdelila ugodnosti dobre gospodarske rasti med gospodarstvo, med dohodninske zavezance in med državo. Tako je pomenilo pač, da se je tisti kolač, ne, ker je nastal, zaradi dinamike zaradi razvoja in tako naprej, razdelil na tri, približno tri enakovredne dele. Pošteno. Situacija, v kateri smo zdaj, je približno podobna. Čeprav bo, čeprav je napovedana gospodarska rast za prihodnje leto nekoliko manjša, ne, bo prišlo spet do dodatno nove milijarde, zato ker je osnova višja, ne, ker se gradi na procentno-procentnem računu. To se bo zgodilo ponovno, samo po sebi, po inerciji. In mislimo, da je pošteno, ne, da je pošteno, da se ta kolač tudi tako razdeli. Zdaj, ukinitev davka na izplačane plače, spoštovani kolegi, ni bila nobena napaka. Bili smo pravzaprav edina država v Evropi, ki je imela davek na izplačane plače. To je bila sistemska anomalija, to je bila, imela je enako težo kot tista nalepka, ne, ki ste jo morali kupovati pri registraciji avtomobila in jo nalepiti gor, noben ne ve, zakaj. Nič se ni zgodilo in nobene, bom rekel, škode s tem ni bilo narejeno. Je bil pa velik problem, ker je za tisto vlado, ne, ki je to naredila, prišla nesposobna vlada, vlada Boruta Pahorja, ki je dvignila, ki je čakala na francosko-nemški vlak in ni sprejemala popolnoma nobenih ukrepov. Han to ve, gospod Židan to ve, ki je zdaj predsednik državnega zbora. Ni se ukrepalo popolnoma nič, kljub pozivom gospodarstva, kljub takim in drugačnim zadevam, nič se ni naredilo na tem področju, nič, samo za milijardo ste dvignili odhodke, pa zadolžitev dvignili. Pa poglejte tabelice, boste videli. To je bila napaka, ne. Nič se ni naredilo. In kritizirati vlado, ki je sprejela ustrezne ukrepe za situacijo, v kateri je bila, ne, in biti tiho vladi, ki je ki ni sprejemala nobenih ukrepov v neki novi situaciji, medtem ko so vse druge vlade to sprejemale, je pač najmanj, kar je intelektualno nepošteno, intelektualno nepošteno. Zdaj pravite, ne, da sloni, ne ne vem, ta, v tej državi, da sloni vse na solidarnosti, gospod Han, da sloni vse na solidarnosti. Na kateri solidarnosti to sloni? Ne na solidarnosti, ne na solidarnosti, gospod Han. Poglejte, kdo dobiva z njega. Tisti, ki ni plačal nič. To ni solidarno. Tudi razčiščenje recimo korupcije v zdravstvu ali bančništvu. To je solidarnost, to je solidarnost, ki si jo vi predstavljate? Ja, to, vi ste solidarni s tistimi, ki ste s to, ki so to naredili, ne? Te, te luknje v tam državnem proračunu in v državnem premoženju, ker se ne premaknejo zadeve popolnoma nič. Zdaj ste, ta s peto leto ste oblast, pa že prej ste bili oblast od leta dva trinajst naprej, ne, in se ni zgo dvanajst, in se ne z dogaja nič, ne, nič se ne dogaja. Stvari stojijo, kriminal pokrit, zadeve zastarajo, ne, gre pa za milijonske zneske, milijardne zneske dokapitalizacij in tako naprej. Solidarno, ne? Gospod Han, iz zdravstvene blagajne odteče zaradi preplačil materiala v zdravstvu in drugih zadev približno tristo do štiristo milijonov evrov letno, letno, letno. Kaj ste storili? Ministrico ste ščitili do nezavesti v tem državnem zboru v prejšnjem mandatu, do nezavesti. Pravite, kje je denar. Tam je denar. Dali ste naknadno v zdravstveni sistem za sanacijo, pravite, izgub, ne, sto trideset, sto štirideset milijonov. Učinek? Novih sto sto in toliko milijonov po nekaj mesecih dodatnega dodatnih izgub. Nič se ni rešilo, zato ker mehanizem izčrpavanja funkcionira naprej. Nič se ni storilo. Pravite, od kje denar, ne, da ni uravnotežen. Tri milijarde evrov imamo na razpolago. Izčrpali ... Še dve milijarde osemsto približno je v evropskem proračunu denarja za Slovenijo, rezerviranega za črpanje za projekte. Dve tretjini tega časa smo porabili, ne, in izčrpali petnajst posto. Ima, ima veze, zato ker ta denar bi lahko porabili za investicije in ne bi treba bilo zalagati z državnim denarjem investicijskih projektov po občinah, za državne ceste in tako naprej, konja, za kanalizacije in za druge za druge stvari. Seveda ima, to je investicijski denar. In namesto da država zalaga investicijski denar iz svojih virov in izčrpava svoje ljudi, bi lahko podenil ta denar, ne, in z lahkoto dvignili, ne, ali pa znižali davčne obremenitve v razredih ne vem koliko odstotkov še dodatno zraven, za koli, toliko odstotnih točk. To je to. Pravite, ne vem, za ceno drugega tira, ne, so prišli Amerikanci na Mars, ne. Če bi po teh metodah, ki, ki jih, s katerimi r ki jih obvladate, delali mi tako sondo, ne, bi rabili dvaindvajset, triindvajset letnih proračunov, pa še ne bi bilo dovolj. Glejte, imamo veliko stvari, ne, v rokah, pa se stvari ne premaknejo in se na tam se nič ne zgodi, ne. Virov, kolikor hočeš. Virov, kolikor hočeš. Vlada z lahkoto našla, ne vem, sto štirideset milijonov za migrante. Zdajle razpisuje že ta drugič mislim, da po sedem ali osem milijonov za nabavo, ne, za za migrante. Ni problema. Ko pa tule prideš z nekim predlogom za svoje ljudi, za gasilce, ki naj bi najbrž koštal milijon pa pol, evrov, ne, se pa ne da storiti nič. Nič. Ne sistemsko ne celovito, vlada pripravila, ne, in tako naprej. Mislim, da je škandal, ne, da te vlade v kateri ste, gospod Han, ne, po letu dva dvanajst že sedem let, ne, samo premišljujejo, kaj bodo storile pa kako bi storile. Pa nič ni, pa nič ni, glejte, nič ni. nič ni, glejte, Gospod Židan je bil podpredsednik vlade, pa ni enkrat sprožil vprašanja črpanja evropskih sredstev na v državni zbor ali kjerkoli. Ne poznamo tega primera. Sklicevali smo seje, in tako naprej, hodili so nižji uradniki na te seje, ne, situacija pa taka, kot smo zdaj odkrili, ne. Nič. In potem kritizirate opozicijo, ki nekaj predlaga. Zakaj so taki? Poglejte najprej po svojih, izprašajte, naredite introspekcije malo politične, ne, se pravi, pogleda vase, pa povejte, kaj ste vse zamudili in zamočili. To je pošteno. In za napake, ki ste jih storili v tem obdobju po letu dva osem, a ne, ni treba bremeniti nobenega državljana Republike Slovenije, ampak počrpajte iz fondov, kjer je denar kjer je denar parkiran. In moram reči, da se mi zdijo taki primeri, ne, ki jih navajate in argumenti za diskreditacijo predlogov opozicije predvsem naših, a ne, se mi zdijo, da ne rečem škandalozni. Zdaj mi nismo predlagali v tam primeru istega zakona kot prejšnjič, je spremenjen. Tisti, ki ste uspeli to pogledati, boste videli, da je drugačen. Je. Tudi nekatere druge kriterije ima. Nimamo več, ne vem, nismo imeli zdajle notri upoštevanja KADEJA, ne, smo dodali neko drugo zadevo, ne, dvig, dohodninskih razredov, in tako naprej. Se lahko posmehujete, ne, ampak glejte, prišel bo čas, ko bo treba o teh stvareh, ne, resno razmisliti, tudi vlada bo morala nekaj predlagati, saj se ne morete samo skrivati za tam, koliko boste vi orožili ljudi pa kako boste zbrali v državnem proračunu. Pa še nekaj, gospod Han, ne, vi, ne, vaša vlada in te vlade, ki so bile zdaj, niso nič ustvarile. Nič. Vse je ustvarilo gospodarstvo pa ljudje. Vse, kar imate ali pa kar je zrastlo, ne, v, v se prililo dodatnega v proračun. In naslednje leto se bo zgodilo isto. To, ker to gospodarstvo funkcionira, dokler bo še lahko tako uspešno izvažalo, kot izvaža. Jah, glejte, problem je samo v tem, da se po inerciji, ne, ki so, ker so take stvari nastavljene, ne, pri trošarinah, pri DDV-ju in pri tem se to samo naliva v državni proračun. E, poznate, kdaj pridejo plačila. Pri plačah je obvezno trga, pri, pri trošarinah je takoj, ne, pri DDV-ju je takoj, ne, ali pa s petnajstdnevnim zamik, zamikom in tako naprej. Saj te stvari poznamo vse. In je nekorektno, ne, da si lastite državni proračun kot vašo politično strankarsko lastnino. To ni vaše. To je ljudi. In če so ljudje ustvarili preplačila v državni proračun, je prav, da dobijo nekaj teh preplačil nazaj. Saj se samo o tem pogovarjamo in to ne refundacija, ampak za naprej se to, ta sistem postavlja, ne. Zdaj, kar zadeva pa še kritike, ne, Levice, ne, pa glede intelektualne poštenosti, ne. Zdaj, ne vem, če je ravno intelektualno pošteno. Da ste v tem mandatu, ne, pred nedavno izpeljali povečanje prispevka za brezposelnost za petindevetdeset evrov na mesec. Kar pomeni, ne, približno tisoč sto, tisoč dvesto evrov na leto. In s tem postavili več kot sedemdeset tisoč upokojencev v slabši položaj kot ti, ki so brezposelni, od teh, ki so brezposelni. Več kot petinsedemdeset tisoč upokojencev je takih. Dvajset, več kot dvajset, dvaindvajset tisoč je takih, ne, ki imajo dvajset do trideset let delovne dobe, pa nimajo toliko pokojnine. Kot je nadomestilo za brezposelne. Ki ste ga uzakonili. S tem, ko ste dvignili minimalno plačo, ne, jaz sem glasoval za to, ne, da se razume, ste dodatno povečali tistih, ki imajo, prejemajo minimalno plačo v tej državi za trideset tisoč. Glede teh intelektualnih zgodb in tako naprej, ne. In jaz mislim, ne, da je pri teh stvareh, a ne, treba biti tudi malo razsoden, pošten do tistih, ki so ustvarili, do tistih, ki delajo to so gospodarstvo in zaposleni, in mi se pač ukvarjamo zdaj samo s tistim, ki s, ki imajo dohodnino. Pa še nekaj, ne. Zdaj, če bila intelektualna poštenost, ne, potem, in ko dajete te primerjave dohodninskih obdavčitev, ne, bi morda dali za vzor Avstrijo, ne. Tam je najnižji dohodninski razred obdavčen po stopnji nič nič. Pri nas je pa koliko? sedemnajst odstotkov. Se vam zdi to pošteno? Višji razred, najnižji davčni uradno imajo v Avstriji, kot je naš, obdavčen z nič. Po ničelni stopnji. Pri nas je pa sedemnajst odstotkov. šestnajst okej, šestnajst No zdaj, pa primerjajmo, bi rekel, te relacije. Se vam zdi to pošteno? Da ne rečem, da je cena bencina v Avstriji deset procentov nižja kot pri nas, najmanj. Da ne rečem, da so avstrijske vinjete, ne, za tri-, štirikrat toliko cest, kot jih imajo, nižje kot pri nas. Se vam zdi to pošteno? Intelektualno pošteno, že se vam to zdi? V Levici, ne vem, SD-ju in v ostalih koalicijskih strankah. Mi amo, ne vem, manj kot sedemsto kilometrov avtocest, Avstrija dva tisoč dvesto, pa je vinjeta v Avstriji cenejša kot pri nas. Zna kdo to razložiti? Gorivo v Avstriji cenejše kot pri nas. Se pravi, tudi ostali stroški življenja so v Avstriji nižji kot pri nas. Da ne rečemo, da so tudi stavbna stavbišča cenejša kot pri nas. Pojdite na Koroško. Zakaj pa, mislite, da pri nas gre devet tisoč ljudi ven? Na leto. Ali pa deset tisoč skoraj. In to ne na Hrvaško, ne v Madžarsko, na Madžarsko in tako naprej, ampak v Avstrijo, ne. Ker je slaba davčna politika in javni standard izredno slab, pa v Nemčijo, kjer je to še slabše, ne. Najbrž, ne. Zato gredo v Nemčijo, ker je tam slabše, kot pri nas, a ne? In tako naprej. Malo se vprašajte, ne, o politikah, ki jih vodite. Ta politika, ne, to se pravi, znižane dohodninskih obremenitev za posameznike in gospodinjstva, zagotovo ne bo pognalo dodatnih tisoč ali pa dva tisoč ljudi čez mejo. Ampak jih bo prej prej zadržalo. Zaenkrat toliko. Hvala.